Salut noile reglementări privind roamingul, deoarece ele vor aduce beneficii concrete pentru milioane de consumatori. Operatorii de telefonie mobilă au tendința să aplice tarifele maxime reglementate. În România, prețurile practicate sunt prea mari pentru puterea de cumpărare a cetățenilor, iar noi trăim într o epocă a mobilității. Accesul la informații și comunicare este o necesitate, nu un lux. Anul trecut, numărul de convorbiri efectuate de români în roaming a scăzut cu 12. Noi, în calitate de eurodeputați, petrecem cea mai mare parte a timpului în Belgia sau Franța, dar avem numere de telefon din țara de origine. Deci, este o problemă care ne privește pe toți, motiv pentru care, o dată în plus, sprijin reglementările privind transferul de date. Astfel, voi evita și eu facturile surpriză la întoarcerea acasă. Subliniez, totodată, că trebuie să facem și mai mult pentru a limita efectele nedorite ale roamingului involuntar.